Toto sú krajiny, ktoré sú pre nich pre kresťanov domovom po stáročia a oni odtiaľ nechcú predsa odísť. Je odsúdeniahodné, aby islamský klérus v mnohých prípadoch pri svojich príhovoroch k svojim veriacim podporoval protikresťanské nálady.

V decembri sme mali možnosť sa stretnúť s irackými biskupmi, ktorí navštívili Európsky parlament. Zdôraznili nám, že oni potrebujú našu podporu a podporu celého medzinárodného spoločenstva, aby náboženské presvedčenie nebolo dôvodom na nevinnú smrť.

V tejto súvislosti mi dovoľte spomenúť Turecko, ktoré sa významne usiluje o európsku integráciu, no pritom zakazuje zakladanie kresťanských náboženských spoločenstiev či kongregácií. My predsa v Európe povoľujeme minarety, oni vôbec nerobia reciprocitu. A chcem sa tiež spýtať, kde sú všetci tí ochrancovia ľudských práv, ochrancovia práv zvierat atď.?